Je suis donc très heureux que le Parlement adopte, dès la première lecture, cette révision de la directive sur le prospectus. C'est une directive modifiée qui simplifie et clarifie les règles d'émission des valeurs mobilières, qui soutient les petites et moyennes entreprises, comme l'a très justement rappelé M. Klinz à l'instant, dans leur accès aux marchés de capitaux, et qui va contribuer à renforcer le marché intérieur des capitaux.

Wolf Klinz, et la commission ECON pour leur travail efficace et leur coopération constructive. Nous sommes heureux du texte de compromis que nous avons maintenant entre les mains et qui respecte l'esprit de la proposition initiale.

Elle a fixé des règles harmonisées que les sociétés européennes doivent publier lorsqu'elles émettent des titres, avec une innovation majeure. Lorsqu'un prospectus a été approuvé dans un État membre, il est valable dans toute l'Union. Mais le cadre de 2003 devait être encore ajusté pour augmenter la clarté juridique, l'efficacité du régime des prospectus et réduire les charges administratives. Voilà pourquoi, désormais, grâce à vous et grâce à cette révision, certains types d'émissions de valeurs mobilières feront l'objet d'obligations de déclarations allégées pour les petites entreprises, pour les petits prêteurs, pour les émissions de droits et garanties d'État. Le format et le contenu du résumé du prospectus seront améliorés. Les dispenses de l'obligation de publier un prospectus sont clarifiées pour les cas où des entreprises réalisent des ventes en ayant recours à des intermédiaires, des chaînes de détaillants ou attribuent des actions à leur personnel. Enfin, les obligations des déclarations qui font actuellement double emploi avec les exigences de la directive sur la transparence seront abrogées. Voilà le résultat de notre travail en commun. Cette directive révisée fournira donc un instrument équilibré et adapté aux questions complexes soulevées par les investisseurs et les émetteurs sur les marchés de capitaux, qu'il s'agisse de petites et moyennes entreprises ou de grandes sociétés bien établies. L'adoption de ce texte en première lecture enverra un signal fort que l'Union respecte ses engagements de simplification et de réduction des charges administratives tout en maintenant et même en améliorant le niveau de protection des investisseurs. Voilà pourquoi je souhaitais à nouveau remercier votre rapporteur et vous remercier de l'approbation de ce compromis dynamique en faveur de cette simplification et, en particulier, des petites et moyennes entreprises sur l'ensemble du territoire européen.